virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum það er háttvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd sem flytur þetta mál í frumvarpi þessu er lagt til að gerðar verði breytingar á ákvæðum til bráðabirgða í lögum númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum hinn átjánda maí tvö þúsund og tíu samþykkti alþingi lög númer fjörutíu og sex tvö þúsund og tíu um breytingu á lögum um bjargráðasjóð og lögum um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum til að bregðast við afleiðingum eldgoss í eyjafjallajökli með lögunum var bændum sem áttu við erfiðleika að etja vegna eldgossins veittur ákveðinn stuðningur en vegna öskufalls og að nokkru leyti jökulhlaupa höfðu bændur sums staðar undir eyjafjöllum til athugunar að láta af búskap eða fækka bústofni að minnsta kosti um tíma samkvæmt lögunum geta mjólkurbændur á hamfarasvæðunum notið stuðnings af beingreiðslum þótt framleiðsla þeirra raskist eða liggi niðri um tíma og hafa að minnsta kosti tveir bændur nýtt sér þennan kost síðastliðið ár einnig er ráðherra veitt heimild til að víkja frá ásetningshlutfalli sauðfjár á lögbýlum þar sem framleiðsluskilyrði hafa raskast tímabundið vegna náttúruhamfara jafnframt því sem sauðfjárframleiðendur geta notið óbreyttra greiðslna á grundvelli gæðastýringar þrátt fyrir að framleiðsla minnki eða falli niður um tíma á meðan framleiðsluskilyrði á býlum þeirra eru úr skorðum frumvarp þetta er lagt fram þar sem í ljós hefur komið að þau tímamörk sem um getur í lögum númer fjörutíu og sex tvö þúsund og tíu eru of stutt það getur verið skynsamlegt í einstökum tilfellum fyrir bændur að fresta endurræktun ónýtra túna og öðrum endurbótum á jörðunum enn um sinn þar sem landið er ekki tilbúið til ræktunar og búsetuskilyrði að öðru leyti slæm því þykir rétt að bjóða þann kost lengur að bændur sem svo stendur á fyrir geti haldið beingreiðslum án þess að framleiða og því er lagt til að tímamörkin sem sett voru í áðurnefndum lögum verði rýmkuð miðað er við gildistíma núverandi búvörusamnings um mjólkurframleiðslu það er til ársloka tvö þúsund og fjórtán í frumvarpinu er jafnframt gert ráð fyrir að bætt verði við lögin heimild til að þessi ákvæði nái einnig til framleiðenda á lögbýlum þar sem afurðasala hefur verið bönnuð af ástæðum sem hlutaðeigandi framleiðandi gat ekki haft áhrif á eins og segir í frumvarpinu þetta gerir mögulegt að bregðast við þeim sérstöku aðstæðum sem uppi eru í skutulsfirði vegna díoxínmengunar og eða í öðrum sambærilegum tilvikum sem upp kunna að koma ég vil einnig hvetja til að þeirri vinnu sem enn er í gangi af hálfu stjórnvalda varðandi uppgjör á því tjóni sem hlotist hefur vegna eldgossins í eyjafjallajökli ljúki sem fyrst ég vil að lokum kunna háttvirtum þingmönnum sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar fyrir að standa að flutningi þessa máls og greiða þar með fyrir meðferð þess í þinginu og vonast ég til að þetta mál fái sem greiðasta meðferð í þinginu svo lögin geti tekið gildi sem fyrst að lokinni fyrstu umræðu legg ég til að málinu verði vísað aftur til sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar